um breyting á lögum um sértryggð skuldabréf markmið frumvarpsins var að gera breytingar á lögum um sértryggð skuldabréf lýtur breytingin að stöðu afleiðusamninga komi til gjaldþrots útgefanda sértryggð skuldabréfs en lög um sértryggð skuldabréf tóku gildi fjórtánda mars síðastliðinn og vinnur fjármálaeftirlitið nú að gerð reglna sem því er heimilt að setja á grundvelli laganna ýmsar ábendingar og fyrirspurnir um efni laganna hafa borist frá fjármálafyrirtækjum meðal annars hafa komið fram ábendingar um að í fjórtándu greinar laganna sé sérstaklega tekið fram að sértryggð skuldabréf falli ekki í gjalddaga þótt bú útgefanda sé tekið til gjaldþrotaskipta enda sé þetta nauðsynlegt þar sem ella ætti hin almenna regla fyrstu málsgrein nítugasta og níundu grein laga um gjaldþrotaskipti við á hinn bóginn sé þess ekki getið að afleiðusamningar sem gerðir kunna að hafa verið samkvæmt lögunum falli ekki í gjalddaga ekki þótti ástæða til þess að taka þetta fram þar sem fyrstu málsgrein nítugasta og níundu grein laga um gjaldþrotaskipti tekur til einhliða krafna á hendur þrotamanni sem þó getur vissulega sprottið af samningi sem upphaflega var gagnkvæmur afleiðusamningar eru gagnkvæmir samningar sem eiga undir fimmtánda kafla laga um gjaldþrotaskipti en samkvæmt fyrstu málsgrein nítugasta og fyrstu grein laga um gjaldþrotaskipti getur því skiptastjóri tekið ákvörðun um að þrotabúið gangi inn í afleiðusamning ljóst er að það ber skiptastjóra að gera í slíkum tilvikum ella gæti hann bakað sér skaðabótaábyrgð bent hefur verið á að óheppilegt geti verið að skiptastjóri hafi val um það hvort þrotabú gangi inn í afleiðusamninga eða ekki auk þess sem bent hefur verið á að afleiðusamningar séu oft þannig að um einn aðalsamning sé að ræða og marga undirsamninga og geti staða þeirra verið mismunandi þannig að það kunni að vera hagstætt fyrir þrotabúið að skiptastjórinn ákveði að þrotabúið skuli ganga inn í suma undirsamninga en ekki aðra ekki er talið líklegt að þessi staða komi upp en þó má taka undir að ekki sé víst að það sé heppilegt að skiptastjóri hafi val um það hvort þrotabúið skuli ganga inn í afleiðusamninga eða ekki og öruggast væri að mælt væri fyrir um það í lögunum að þrotabúið gangi inn í slíka samninga án fyrirvara með því móti má komast hjá því að skiptastjóri lendi í þeirri stöðu að þurfa að velja á milli hagsmuna kröfuhafa samkvæmt sértryggðu skuldabréfi og hagsmuna annarra kröfuhafa þess vegna er lagt til í þessu frumvarpi að bætt sé málslið við fjórtándu greinar þess efnis að búið taki við réttindum og skyldum samkvæmt afleiðusamningum sem gerðir hafa verið á grundvelli laganna einnig hefur verið vakin athygli á því að í lögunum sé gert ráð fyrir að bæði hin sértryggðu skuldabréf og afleiðusamningar njóti fullnusturéttar í tryggingasafninu ekki sé hins vegar tekið fram í lögunum hver innbyrðis staða þessara skuldbindinga er meðal annars hvort skuldbindingar samkvæmt afleiðusamningum njóti stöðu samkvæmt hundrað og elleftu greinar gjaldþrotaskiptalaga líkt og sértryggðu skuldabréfin eða hvort staða afleiðusamninganna sé önnur þegar þrotabú gengur inn í gagnkvæman samning samkvæmt reglum fimmtánda kafla laga um gjaldþrotaskipti gildir regla þriðju málsgrein nítugasta og fyrstu grein laganna um rétthæð greiðslna sem inna á af hendi smátt og smátt slíkar greiðslur njóta stöðu samkvæmt þriðja tölulið hundrað og tíundu greinar það er sem skiptakostnaður samkvæmt þriðju málsgrein hundrað og elleftu grein laganna njóta greiðslur samkvæmt afleiðusamningum tengdum útgáfu sértryggðra skuldabréfa aðeins stöðu eins og þær væru skiptakostnaður af verðmæti hinnar veðsettu eignar samkvæmt þessu njóta greiðslur samkvæmt afleiðusamningum sömu stöðu og kröfur samkvæmt sértryggðu skuldabréfi til að taka af öll

lagt til að við fjórtándu greinar laganna verði bætt málslið þar sem tekið er af skarið um þetta samkvæmt þeirri reglu njóta kröfur samkvæmt afleiðusamningum sömu stöðu í skuldaröð og kröfur samkvæmt sértryggðu skuldabréfi á fund viðskiptanefndar komu fulltrúar fjármálaeftirlitsins og samtaka fjármálafyrirtækja ásamt fulltrúa viðskiptaráðuneytisins og töldu allir gestir nefndarinnar mjög mikilvægt að frumvarpið næði fram að ganga undir nefndarálitið skrifa eftirtaldir þingmenn ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir jón bjarnason birgir ármannsson ellert b schram jón gunnarsson björk guðjónsdóttir og höskuldur þórhallsson hér er um lítilháttar breytingu að ræða á frekar nýlegum lögum

sér skuldabréf og ekki síst kannski í því ásandi sem núna ríkir á fjármálamarkaðnum og ég vona að þingheimur sé sameinaður í því að gera þessi góðu lög enn betri